Po prvé, dôvody, na základe ktorých je dotknutá osoba oprávnená získať štatút utečenca alebo doplnkovú ochranu, a po druhé, obsah tejto ochrany z hľadiska práv na pobyt a zamestnanie, ale aj sociálnych práv v členskom štáte, ktorý je za ochranu zodpovedný. Podstatnou navrhovanou zmenou je oveľa viac priblížiť obe tieto kategórie ochrany. Hlavným cieľom je na jednej strane zaistiť, aby členské štáty uplatňovali spoločné kritériá pre identifikáciu osôb, ktoré medzinárodnú ochranu skutočne potrebujú. Na druhej strane by smernica mala zabezpečiť, aby bola k dispozícii akási minimálna úroveň výhod pre tieto osoby vo všetkých členských štátoch. K tomu, aby osoby pod medzinárodnou ochranou účinnejšie využívali ustanovené výhody a práva, je bezpodmienečne nutné zohľadniť ich špecifické potreby a osobitné problémy, ktorým čelia pri integrácii. Rovnako je potrebné usilovať sa o riešenie problému, ktorý súvisí s finančnými obmedzeniami. Ten svojim spôsobom obmedzuje prístup týchto osôb k možnostiam vzdelávania a odbornej prípravy súvisiacej so zamestnaním, a tým ich aj ochudobňuje o to, aby boli skutočne integrálnou súčasťou našej demokratickej spoločnosti. A v závere, pani komisárka, chcem Vám zaželať veľa úspechov a nenechajte sa odradiť výkrikmi rôznych populistov, ktorí sú či už proti azylovej politike, alebo aj proti imigračnej politike. Držíme Vám v tom palce.